Señora Presidenta, el Tratado de Lisboa encomienda a la Unión Europea, en su artículo 3, la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados. Esta cohesión, especialmente territorial, es un objetivo principal, pues, de la Unión para garantizar un desarrollo armónico y que, de alguna manera, se eliminen las disparidades regionales.